á umhverfisþingi síðasta var dreift riti sem á að lýsa stefnu stjórnvalda á næstunni í umhverfismálum og þar kemur fram með leyfi virðulegs forseta í kaflanum um sjálfbæra þróun og neytendur auka ábyrgð þeirra sem dreifa fjölpósti á kostnaði við söfnun og förgun úrgangs vegna fjölpósts en hann hefur aukist um sjötíu og sex prósent frá árinu tvö þúsund og þrjú virðulegi forseti ég vil spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra út í það hvað hæstvirtur ráðherra ætlar að gera til að auka ábyrgð þeirra sem eru að dreifa fjölpósti og þannig þyngja byrðarnar fyrir okkur skattgreiðendur en það er þannig að núna á síðasta ári bárust hundrað sjötíu og sex kíló af pappír inn á hvert heimili í landinu þar af voru þrjátíu og tvö kíló af auglýsingapóstur inn á hvert heimili og hundrað fjörutíu og fjögur kíló af dagblöðum inn á hvert heimili þetta er auðvitað alveg geysilega mikið og þetta er sem sagt sjötíu og sex prósent meira magn en árið tvö þúsund og þrjú bara á þremur árum hefur þetta vaxið svona gífurlega ég á frekar von á því að dagblöðin séu með stóran hluta í vextinum þannig að það er alveg ótrúlega mikið af fjölpósti sem hefur gubbast inn um lúgurnar hjá fólki það kemur inn og það var enginn að biðja um þennan póst síðan þurfa neytendur sem fá allan þennan póst sem ekki var beðið um að borga fyrir

endurvinna pappírinn heldur en urða hann þannig að það er líka mikilvægt að sveitarfélög og stjórnvöld gera allt sem þau geta til þess að auka endurvinnslu það er ódýrara en á sama tíma og við sjáum að þetta veltur inn um lúgurnar hjá okkur allur þessi fjölpóstur þá vil ég nefna hér og spyrja hvort hæstvirtur umhverfisráðherra þekkir til þessa máls að íslandspóstur er hættur að bjóða upp á þessa litlu gulu miða þar sem maður gat límt á lúgurnar hjá sér og sagt afþakkaður fjölpóstur hér

og vildi fá svona miða af því að minn gamli sem ég var með er dottinn af en það er hætt að bjóða upp á eða miða ég velti því upp hvort hæstvirtur umhverfisráðherra er að athuga með hvort hægt sé að setja gjald

hvort það sé hægt að setja kostnaðinn á þá aðila urðunarkostnaðinn eða endurvinnslukostnaðinn þannig að þeir sem eru að ýta þessum pappír að okkur skulu veskú borga fyrir það að hann sé tekinn til baka